Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Commissario europeo al bilancio Oettinger ha recentemente annunciato tagli inevitabili alle politiche di coesione nel Quadro pluriennale finanziario post 2020. Un errore, a mio avviso, quello di ridurre i fondi della principale politica di investimento dell'Unione, in un'Europa ancora provata dalla crisi economica, che ha accentuato al proprio interno le disparità economiche, politiche e sociali. Per le regioni più povere, come ad esempio quelle del sud dell'Italia, significherebbe perdere tra i quattro e i sei miliardi di euro, considerando anche i tagli alla PAC annunciati dal Commissario tedesco. Al contrario, dovremmo rafforzare gli investimenti, aggiungendo anche nuove risorse su sicurezza e difesa, escludere i cofinanziamenti nazionali dal patto di stabilità, legare l'erogazione di tutti i fondi del bilancio europeo al rispetto dello Stato di diritto e della solidarietà intraeuropea. Piuttosto che sovvertire e vanificare la politica di coesione, sforziamoci di dotare l'Unione europea di risorse adeguate mediante una seria ricognizione e individuazione delle risorse proprie. Solo così potremmo fare uno sforzo supplementare nella ricerca di risorse e potremo permetterci di evitare dolorosi e controproducenti passi indietro.